Monsieur le Président, chers amis, pour la santé, pour le climat, pour l'emploi dans tous nos pays, nous avons besoin d'argent pour gagner ces trois batailles.

C'est la raison pour laquelle le Parlement exige aujourd'hui des avancées réelles sur les ressources propres.

Si l'on pouvait dire à tous les États membres que la dette commune sera remboursée par la TTF, la ratification serait bien plus facile.

2011. Cette semaine, le Parlement va voter ce calendrier ambitieux et nous allons faire campagne dans tous nos pays pour pousser les chefs d'État à l'accepter. En 2014, Angela Merkel avait demandé aux Anglais de renoncer à leur veto sur la TTF. La semaine dernière, Mme Merkel a répété qu'elle voulait un accord cette année sur la TTF.